Sytuacja największego muzułmańskiego państwa świata, gdzie władza nie potrafi zapanować nad coraz silniejszym nurtem radykalnego islamu, którego celem jest zniszczenie chrześcijaństwa lub ograniczenie jego wpływów, jest sytuacją bardzo poważną.